De staatsmedia laten het volledig afweten door gekleurd nieuws te brengen dat door mensen niet meer herkend wordt.

Daarom geven gewone mensen op sociale media informatie over wat zij in hun gewone leven meemaken dat de islam níet lief is, dat islamisering wél plaatsvindt, dat dat geen verrijking is, dat de werkloosheid níet afneemt, dat de koopkracht wél daalt, dat de belastingen wél stijgen, dat het klimaat níet als een probleem wordt ervaren en dat migranten juist wél als een probleem worden ervaren.